Nuestro medio rural agoniza y son urgentes medidas desde la Unión Europea para luchar contra la despoblación. Pero quiero hoy poner en esta Cámara una especial atención a las declaraciones de ayer del señor diputado Korwin Mikke respecto a este debate, en las que decía que las responsables de la despoblación somos las mujeres. Que nos ha dado por salir a trabajar y no por quedarnos en nuestras casas teniendo hijos. Esto es un insulto a las mujeres.

Hemos decidido ser libres para decidir si queremos ser madres o no queremos serlo. Por eso, pido a la Mesa del Parlamento que estudie estas declaraciones para ver si es posible alguna sanción al respecto, porque es totalmente inaceptable.